Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés au Parlement européen, d'abord, merci à tous pour ce débat de qualité, je ne connais pas le vote, par définition, il aura lieu demain. Je ne veux pas en préjuger mais je suis heureux que nous avancions ensemble de manière largement transpartisane pour appeler les États membres à agir vite, comme ils l'ont fait sur les intermédiaires, parce que nos concitoyens le demandent et c'est vrai que ce débat permet de faire apparaître l'ambition

Je tiens une nouvelle fois à saluer le travail des rapporteurs qui ont su mobiliser, convaincre, promouvoir le projet d'ACCIS à travers l'Europe. J'entends les interrogations qui se font jour, et il est normal qu'une réforme aussi ambitieuse suscite des questionnements, des débats d'idées, mais nous en sommes au moment des choix politiques. Il est temps que l'Europe soit ambitieuse dans sa réforme fiscale pour attirer les entreprises, rester compétitive au niveau mondial, lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et avec ACCIS, nous avons précisément une réponse unique aux préoccupations à la fois des entreprises et des citoyens et c'est pour cela que cette réforme est si importante. Aux entreprises, nous offrons un véritable marché unique, avec des règles simplifiées, uniformes et des conditions de concurrence loyales et équitables, et aux citoyens, nous montrons notre détermination à lutter contre l'évasion fiscale qui se nourrit précisément des asymétries entre systèmes fiscaux nationaux. Grâce aux propositions que je ferai la semaine prochaine avec votre soutien à l'avenir, la fiscalité des entreprises numériques fera aussi si les États membres le décident partie intégrante du projet d'ACCIS et donc nous aurons vraiment cette architecture fiscale sur l'imposition des sociétés pour le XXIe siècle qui concernera toute l'économie, quelles que soient ses strates, ses secteurs ou ses formes. Face aux clivages nationaux, face aux lourdeurs administratives actuelles, je pense que nous avons là la clé de voûte du système fiscal moderne, compétitif, transparent, que nous voulons.

Il ne s'agit d'ailleurs jamais de cela dans les projets que nous formulons parce que la Commission européenne, vous le savez, n'a aucune forme de compétence par exemple sur les taux. Il s'agit juste d'harmoniser les conditions de fonctionnement dans le marché unique pour le bénéfice des entreprises et cela ne relève pas seulement du niveau national mais par ailleurs, le niveau national conserve bien sûr l'essentiel de ses prérogatives. Évidemment, il s'agit aussi de lutter contre l'évasion fiscale qui est favorisée par les complexités liées aux frontières fiscales mais là encore, la réponse est européenne. Mme Joly est revenue sur l'utilisation de l'article 116 qui permet de régler les distorsions de concurrence sur le marché intérieur. Je ne crois pas qu'on puisse l'utiliser comme base juridique pour une proposition législative comme l'ACCIS mais vous savez que la Commission européenne réfléchit au moyen de revenir sur cette question de l'unanimité en matière fiscale dont nous constatons qu'elle est effectivement à tout le moins une source de complexité, surtout quand nous avons des projets

Je ne crois pas qu'il y ait là un poids fiscal additionnel en tout cas ce n'est pas compris dans la proposition et donc je pense que, avec toutes les sensibilités qui s'expriment ici, vous pouvez avancer avec confiance vers l'assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés qui est compatible avec une grande partie des visions que j'ai entendues ici.

l'optimisation fiscale agressive. Cet outil extrêmement puissant est entre vos mains et comme d'habitude, je crois que le Parlement et la Commission ont bien travaillé et que, par votre vote de demain, vous marquerez qu'à nos côtés, vous demandez aux États membres d'avancer avec la même force et la même ambition.